Panie Przewodniczący! Od wielu lat przekonujemy się, że system prawny Rosji nierzadko stoi w sprzeczności z normami konwencji międzynarodowych i praw człowieka. To przeciw Rosji wpływa najwięcej pozwów do Trybunału Sprawiedliwości tu, w Strasburgu. Niezawisłość rosyjskich sądów budzi więc ogromne zastrzeżenia. Ostatnie wydarzenia, takie jak proces pana Chodorkowskiego czy aresztowanie demonstrantów, są tego wyraźnym przykładem. Tajemnicze zabójstwa i pobicia tylko potęgują wrażenie rosyjskiego bezprawia. Mam nadzieję, że rezolucja, którą dziś przyjęliśmy, ułatwi przedstawicielom władz Unii Europejskiej podejmowanie tych drażliwych kwestii w relacjach dyplomatycznych z Rosją. Wyrażam zaniepokojenie wobec władz Rosji w związku z dramatyczną sytuacją praw człowieka oraz zawężeniem przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju. Apeluję do instytucji międzynarodowych o wywieranie drogą dyplomatyczną nacisków na rosyjskie władze celem przywrócenia praworządności oraz honorowania praw człowieka i obywatela w tym kraju.